Señora Presidenta No importa el empeño que pongan en aniquilar todo lo que llevamos dentro.

Puede adquirir múltiples formas económica, física, psíquica, material, sexual, trata de blancas, matrimonio forzoso, matrimonio infantil...

Los adolescentes son nativos digitales y muchas veces las propias adolescentes no son conscientes de este ciberacoso. Dos mil seiscientos millones de mujeres y niñas viven en países donde la violación sexual no está expresamente penada. Y, sin duda, la pobreza incrementa el riesgo de violencia. Por eso es tan importante una estrategia europea que pueda armonizar los sistemas de los veintiocho países de la Unión. Es importante también el Año Europeo contra la violencia contra las mujeres, porque realmente hace ver que es un problema en el que se tiene que implicar toda la sociedad. Reclamamos prevención, política, protección, persecución, prestaciones, partenariado, en definitiva, romper el silencio. Mis últimas palabras son para los colectivos más vulnerables gais, lesbianas, transexuales, intersexuales, inmigrantes, discapacitadas y niñas.